Le deuxième texte transversal, qui est un élément majeur de ce cadre de qualité, c'est la mise à plat des mesures concernant les services publics et les concessions.

Il s'agit, dans beaucoup de cas, non pas de services publics, mais d'entreprises profitables qui soit font de l'inclusion sociale parmi leurs salariés les handicapés ou d'autres personnes en difficulté soit ont une vocation sur le plan de la solidarité, de l'inclusion,